Többször elhangzott, hogy üdvözlendő az a tény, hogy a soros elnökség képviseletében a Tanács képviselői jelen vannak a Parlamentben, amikor a Tanács zárszámadásáról tárgyalunk. Lehet, hogy ez a jó szándék üdvözlendő, de ez a jó szándék már messze kevés. Ez a jó szándék messze kevés, mert hogy ha röviden és közérthetően kívánom összefoglalni, azt, amit valamennyi képviselőtársam a maga módján igyekszik megfogalmazni, akkor nem másról van szó, mintsem a Tanács, az Európai Tanács, az uniós polgárok adóforintjaiból származó közpénzzel nem számol el megfelelő módon, a Tanács viselkedése, magatartása szabálytalan. Az Európai Tanács viselkedése és magatartása méltatlan, hiszen hogyha bármelyik európai polgártársunk így viselkedne rábízott közpénz elszámolásával bármelyik tagállam hatóságát illetően, akkor az a hatóság joggal kérné számon az illető európai polgáron, hogy miért nem számol el a rábízott közpénzzel. Az Európai Tanács ehhez képest pedig több évtizeddel ezelőtti állítólagos gentlemen's agreement ekre, meg ki tudja mire hivatkozva kivonja magát az alól, hogy az arra hivatott uniós intézmény az Európai Parlament ellenőrizhesse az általa elköltött közpénzek felhasználását. Éppen ezért a lehető legmesszebbmenőkig támogatom Češková képviselőasszony javaslatát, tagadjuk meg a zárszámadás, a Tanács zárszámadásának elfogadását és bízom abban, hogy végre az intézményközi vitát a józan ész szabályainak betartása váltja föl, és sikerül ezt a problémát megoldanunk.